Eine Vorbemerkung möchte ich machen Ich hätte mir außerordentlich gewünscht, die luxemburgische Ratspräsidentschaft heute Abend bei dieser, wie ich finde, doch sehr wichtigen Debatte hier im Saal zu haben, gerade weil Minister Gramegna ja das auch als einen seiner Schwerpunkte für diese sechs Monate genannt hat. Und wenn ich jetzt hier auf die Ratsseite schaue und niemanden sehe, dann finde ich das beschämend.

Wir müssen erreichen, dass die Mitgliedstaaten nicht länger auf der Bremse stehen, sondern neuere und bessere Regeln zulassen, und zwar Regeln, die zu einem wirklich fairen Steuerwettbewerb führen, die Steuerfreibriefe für multinationale Konzerne der Vergangenheit angehören lassen, die für den Binnenmarkt der EU Vorteile bringen und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Unternehmenssektors insgesamt und damit auch global stärken und die am Ende auch Vereinfachung statt mehr Steuerbürokratie

Dafür müssen wir essenzielle Gesetzgebungsvorhaben wie die gemeinsame konsolidierte Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftsteuer zielstrebig vorantreiben. Wir respektieren natürlich die Steuersouveränität der Mitgliedstaaten, aber ein Verstecken dahinter kann es eben auch nicht mehr geben, gerade wenn mit der Koordinierung für alle gemeinsam mehr erreichbar ist. Die OECD hat international wesentliche Fortschritte beim Kampf gegen die Steuervermeidung und Gewinnverlagerung initiiert.